Tak naprawdę to, jak polityka sportowa będzie wyglądać przez następne lata, będzie zależało od nas, od Parlamentu, ale także od Pani Komisarz, od tego, na ile te ważne postulaty, które zostały zawarte w sprawozdaniu, będą właściwie wdrożone w praktyce. Myślę, że zachowanie tych trzech elementów wpływu społecznego na sport, elementu gospodarczego oraz całej organizacji sportu jest bardzo trafne.

Jest to kwestia regulacji dotyczących agentów sportowych, przejrzystości tego systemu, całego systemu, którego celem ma być łowienie młodych talentów.

To jest cały zakres pakietu finansowania fair play sportu, które jest niezwykle ważne właśnie z punktu widzenia systemu szkolenia i łowienia młodych talentów.

To jest kwestia ogromnego wpływu turystyki sportowej. Chciałem powiedzieć, że przed nami, tak naprawdę, przed Panią Komisarz, jest jeszcze kwestia ukierunkowania funduszy strukturalnych, a szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby poprawiać bazę sportową, ale też dawać wszystkim zawodnikom kończącym karierę szansę na to, aby byli dzięki temu funduszowi profesjonalistami przekazującymi swoją wiedzę sportową.